Herr Präsident! Trotz der Absage von Herrn Draghi würde ich gerne noch einmal sagen, ich hätte es sehr gut gefunden, ihn hier zu haben. Ich fand es eine sehr gute Idee der Konferenz der Präsidenten, weil ich glaube, dass es überfällig ist, dass wir hier direkt vis vis darüber diskutieren, ob die Strategien der Europäischen Zentralbank stimmig sind im Verhältnis zur europäischen gemeinsamen Krisenstrategie. Wir haben die EZB in den letzten Jahren mehrfach dafür gelobt, dass sie mit ihren Maßnahmen nicht nur den Euro, sondern in einigen Situationen wahrscheinlich die gesamte Europäische Union vor Schlimmerem bewahrt hat. Aber sind wir politisch mit dem, was die Europäische Zentralbank an Aktionen durchgeführt hat, eigentlich sorgfältig genug umgegangen?

Tausend Milliarden Euro sind unter Draghi an die europäischen Banken geflossen. Was sollte mit diesem Geld passieren? Dieses Geld sollte der Realwirtschaft dienen, und es sollte dazu dienen, dass Staatsanleihen in den Krisenländern aufgekauft werden. Ich habe festgestellt, dass das nur zu einem geringen Teil erfolgt ist.

Das ganze Theater um den europäischen Fiskalpakt, das beim letzten Gipfel nochmals großartig inszeniert wurde, hat dazu geführt, dass wir die gekaufte Zeit, die mit tausend Milliarden Euro gekaufte Zeit, nicht anständig genutzt haben. Angesichts der dramatischen Berichte aus dem Süden Europas wir sprechen jetzt nicht mehr über das kleine Griechenland und das kleine Portugal, sondern wir sprechen über große Länder, große Volkswirtschaften wie Spanien und Italien glaube ich, dass die Meldungen von dort nicht mehr zulassen, dass wir diesen einseitigen fanatischen Austeritätskurs weitergehen.

Es kann nicht sein, dass, wenn die Staatsschulden nicht der auslösende Moment der Krise sind, Austerität allein die Lösung ist.

Ob Sie das schaffen ich weiß es nicht, Herr Barroso. Ich weiß nicht mehr, was ich der Europäischen Kommission an dieser Stelle zutrauen kann. Mich würde z.

sehr interessieren, was für Zeitpläne Sie jetzt eigentlich verfolgen, damit ich für meine Fraktion beurteilen kann, ob das in Griechenland, in Italien, in Spanien, in Portugal, in anderen Krisenländern wirklich noch rechtzeitig kommt.